Üdvözlöm azt a döntést, miszerint a Nobel békedíjjal járó összeggel az EU a háborútól vagy más, háborús konfliktustól szenvedő gyermekeket fogja támogatni. E konfliktusos helyzetek következményeként a gyermekszegénység és a gyermekek elleni erőszak nő szerte a világban, ami ellen minden eszközzel küzdenünk kell. Most mégis egy másik jelenségre hívnám fel a figyelmet, ami itt, az Unión belül egy komoly probléma, és a mi fiataljainkat nap mint nap érinti. Gyakran halljuk az elveszett generáció kifejezést a fiatalok magas munkanélküliségi aránya miatt, ezért fontos, hogy minél több olyan kormányzati program szülessen, mely a fiatalok munkavállalási helyzetét javítja, és olyan fórumok létrehozása, ahol maguk a fiatalok juttathatják el véleményüket a döntéshozókhoz. Ezért örülök, hogy végre Magyarországon is elindult ez az Új nemzedék program keretében. Minden fiatalban tehetség rejlik, mely felfedezésre és támogatásra vár, ezáltal olyan képességek alakulhatnak ki, melyek növelhetik a versenyképességet a munkaerőpiacon. Ehhez szeretnék személyesen hozzájárulni a tehetséggondozásról szóló írásbeli nyilatkozattal, ami most indult el novemberben.